Les projets d'infrastructure en cours, que vous venez d'évoquer, vont évidemment dans le bon sens. La crise récente du gaz entre la Russie et l'Ukraine, c'était encore il y a quelques mois.